herra forseti ég get tekið undir það með háttvirtum þingmönnum steingrími j sigfússyni ástandinu eins og það er núna að þá er það mjög svo rangt að tala niður gjaldmiðilinn okkar að tala niður krónuna núna er mjög svo slæmt

hefur virkað vel undanfarin ár það var vandamálið okkar hvað hún var sterk staða hennar í dag er vegna þess að mínu mati að stýrivextir voru of háir ef við hefðum ekki farið í þá vegferð að taka hérna við endalausum jöklabréfum og skuldsetja okkur held ég að staða krónuna væri önnur í dag þetta sé í raun ekki flóknara en það og þá væri enginn að tala um krónuna með þessum hætti þetta sem gerðist í kringum jöklabréfaútgáfuna er nokkuð sem hægt er að leiðrétta að mínu mati og kemur í rauninni krónunni harla lítið við í sjálfu sér því að við sjáum líka mjög miklar sveiflur á milli dollars og evru mjög svo talið er í tugum prósenta menn mega ekki gleyma því og margir farnir að kvarta undan styrkri stöðu evrunnar mig langaði að fá fram hér hjá háttvirtum þingmönnum steingrími j sigfússyni hvaða afstöðu hann hefur til vísitölubindingu lána og hvort hann hafi einhverjar sterkar